Doamna președintă, avem nevoie de un parteneriat cuprinzător cu Marea Britanie.

Un astfel de parteneriat presupune să negociem în detaliu fiecare componentă a acestui acord, în interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm. Am vorbit de protecția datelor, de protecția inovației, de schimburile comerciale, de standardele europene, dar, evident, toate aceste lucruri trebuie să ia în considerare și nevoia unui parteneriat care să cuprindă și alte dimensiuni partea de securitate și de apărare, protecția drepturilor europenilor care locuiesc acolo și, de ce nu, poate continuarea participării Marii Britanii la o serie de programe europene, în măsura în care își doresc acest lucru și noi ne dorim acest lucru. De aceea, sunt convins că negociatorul nostru, domnul Michel Barnier este mai mult decât capabil să facă lucrul acesta. Am avut plăcerea să lucrez cu el în trecut și sunt convins că putem livra un astfel de parteneriat strategic în timp util, în așa fel încât toate aceste lucruri să fie garantate pe mai departe.